La trei ani de la aderarea la Uniunea Europeană românii și bulgarii nu se bucură de drepturi depline în calitate de cetățeni europeni. Deși libera circulație a forței de muncă este un principiu fundamental al construcției europene, zece țări membre mențin încă barierele pentru cetățenii români și bulgari. Prelungirea restricțiilor privind accesul pe piețele interne ale muncii a fost decisă în ciuda recomandării adresate de Comisia Europeană, care arăta că mobilitatea lucrătorilor est europeni nu a bulversat piețele muncii și a determinat creșterea economică. Din păcate, criza economică este folosită acum ca argument pentru păstrarea acestor restricții, invocându se șomajul intern și presiunea exercitată de imigranți asupra piețelor muncii. Realitatea demonstrează însă că se exagerează eventualele consecințe ale afluxului de forță de muncă din noile state membre și, de asemenea, menținerea barierelor împiedică utilizarea întregului potențial de forță de muncă pentru ieșirea din actuala criză și pentru relansarea economiei europene. De aceea, îmi exprim speranța că noua Comisie Europeană va acționa mai convingător împotriva acestor măsuri cu caracter protecționist, care îngrădesc într un mod discriminatoriu libera circulație a forței de muncă în Uniunea Europeană